Slechts 14 procent van alle vrouwen boven de 15 jaar kan lezen.

Het onderstreept de ultieme noodzaak de papieren werkelijkheid van de legale status van Afghaanse vrouwen tot een nationale en internationale, ook Europese politieke prioriteit te maken.